Treinta millones de personas en Europa tienen dificultad visual o lectora, pero solo el 5 de los libros están en un formato que puedan leer, y eso en los países ricos, en los pobres no llega al

En lugar de defender un principio básico, fundamental, lo que hace es encontrar problemas cuando debería estar liderando, a escala mundial, esta lucha a favor de un tratado internacional que permita precisamente a las personas con dificultad poder acceder a la lectura tienen hambre de lectura estas personas. Lo que me sorprende es que tenga que ser el Parlamento Europeo quien inste a la Comisión, que hoy está presente —y lo haría también con el Consejo, si estuviera presente—, a que lidere este debate en los foros internacionales. Pero si hay que hacerlo, se hace, y esperamos, obviamente, que ese debate sirva para movilizar algunas de las actitudes que hasta ahora han sido obstruccionistas.